Pane předsedající, já trochu netradičně budu reagovat nejprve na pana kolegu Jakiho, který zde zmiňuje justici v České republice. Pane kolego, já jsem byl v České republice 5 let ministrem spravedlnosti a měl jsem na starosti reformu české justice. Měli jsme podobné problémy jako vy s komunistickými soudci. A nikdy jsme v naší reformě nesáhli třeba k tomu, abychom účelově snižovali věk odchodu soudců do důchodu. Nikdy jsme nedělali účelové politické změny, jako děláte vy v Polsku, i když jsme měli podobné problémy v naší justici. Takže prosím nezmiňujte Českou republiku a snažte se prosím vaši justici reformovat řádně ve stylu principů právního státu.

My jsme to v České republice udělali a je kolegové na vás, abyste naplnili principy právního státu a přitom měli efektivní nekomunistickou justici.